Herr Obermayr, ich glaube, Sie kennen sich nicht aus.

Selbstverständlich habe ich jetzt gesagt Ich habe das Gefühl, sie laufen sehr schlecht, und habe begründet, warum ich meine, dass sie sehr schlecht laufen. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich fünf Jahre daran gearbeitet und war im richtigen Ausschuss.